Signor Presidente, onorevoli colleghi, francamente io tutte queste celebrazioni per il vertice di La Valletta, continuo a non capirle. L'Europa che si è mostrata in quel vertice è un'Europa ancora spaccata e, lasciatemi dire, francamente esitante. Tutti credo siamo d'accordo o almeno quasi tutti sulla necessità di affrontare il dramma della crisi migratoria, cooperando proprio con i Paesi terzi e con i Paesi di transito. Ma se andiamo a vedere poi la realtà di quello che stiamo mettendo in campo, bisogna constatare che ci sono solamente 1,8 miliardi di euro in questo Trust Fund Quanti ne hanno dati gli Stati membri dell'Unione europea? Settanta milioni di euro niente! Una piccola mancia che non riesce neanche a pulire un briciolo della coscienza sporca dei rispettivi governi.